Monsieur le Président, Monsieur le Président du gouvernement espagnol, le 5 novembre dernier, je suis allé rendre visite à mes anciens collègues du Parlement européen qui sont aujourd'hui incarcérés dans des prisons espagnoles. Est ce qu'il est aujourd'hui imaginable qu'on soit dans une telle situation, que des gens qui ont été élus, d'abord au niveau européen, ensuite en Catalogne, de manière légale, puissent être incarcérés pour leurs idées politiques? On a dans ce Parlement, à de multiples reprises, dénoncé les politiques illibérales de M.

on a dénoncé les politiques illibérales de la Pologne on a dénoncé, à juste raison, les attaques aux droits qui ont lieu aujourd'hui dans d'autres pays européens. Est ce que l'Espagne, à cause de sa constitution et à cause de la politique qui est menée en Catalogne, est en train de rejoindre le camp de ces pays? Je trouve cela dommage. J'ai entendu votre discours, mais comment se fait il aujourd'hui que des personnes, des députés, des membres de gouvernements régionaux et des responsables associatifs, soient en prison? J'ai entendu votre appel au dialogue et je le partage, mais si on veut dialoguer, ce n'est pas avec des gens en prison. Il faut que vous fassiez libérer ces personnes, alors nous pourrons discuter. Jamais aucune d'entre elles n'a décidé de ne pas assumer ses responsabilités, y compris devant un tribunal, même si elles ne sont pas d'accord d'être au tribunal. Libérez ces personnes, et alors vous ferez acte de démocratie.